ég hef ásamt meðflutningsmönnum mínum guðjóni arnar kristjánssyni og grétari mar jónssyni lagt fram frumvarpi til laga um breyting á lögum númer þrjátíu og sex nítján hundruð sjötíu og átta um stimpilgjald með síðari breytingum

þá voru aðstæður töluvert öðruvísi í þjóðfélaginu heldur en þær eru í dag þetta frumvarp var lagt fram til að greiða fyrir almennum viðskiptum í landinu með fasteignir eins og minnst var á þegar var til umræðu lagafrumvarp sem nú hefur orðið að lögum númer fimmtíu og níu tvö þúsund og átta þar sem var fellt niður

síðastliðið vor var því harðlega mótmælt og talið að það væri heldur betur eitthvað annað sem væri á döfinni nú liggur fyrir að það hefur sigið yfir dunið á okkur áföll og kreppa langt umfram það sem nokkurn óraði fyrir við erum komin í ástand þar sem spurningin er um það hvort eðlileg viðskipti halda áfram í þessu þjóðfélagi við erum komin í ástand þar sem spurningin er um það hvort gjaldmiðillinn þjónar lengur nokkrum tilgangi

það er viðfangsefni alþingi og hlýtur að vera fljótlega að kalla til eftir aðgerðum sem duga til að hér verði með eðlilegum hætti hægt að stunda viðskipti í þessu landi en eins og nú háttar til er því miður þannig komið að gjaldmiðilskerfið er hrunið og það verður að vinda bráðan bug að því að koma hlutum til þess vegar að eðlileg samskipti eðlileg viðskipti og eðlileg atvinnustarfsemi geti haldið áfram og þrifist í landinu þetta frumvarp sem ég mæli hér fyrir var viðleitni í þá átt að greiða fyrir almennum viðskiptum með fasteignir þannig að fólkið í landinu þyrfti ekki að greiða sérstakan skatt sem vikið er að í stjórnarsáttmálanum að sé óréttmætur skattur að sé skattur sem eigi að fella niður og þá segi ég og sagði þegar við vorum með frumvarpið í smíðum það er nauðsynlegt að gera þessar ráðstafanir strax það verður að gera þessar ráðstafanir strax vegna þess að ástandið á þessum markaði er þannig að það er orðið ískalt viðskipti eru að leggjast af þetta var ákveðinn lítill liður í því að örva þessi viðskipti ég tel samt sem áður að þó að ástandið sé nú gerbreytt og mun alvarlegra heldur en mann óraði fyrir þegar þetta frumvarp var smíðað og lagt fram þá samt sem áður er þetta liður í því að gera viðskipti með fasteignir auðveldari einfaldari og það er einn liður í þeim ráðstöfunum sem alþingi verður að gera og grípa til til þess að þjóðfélagið haldi áfram tannhjól atvinnulífsins virki með eðlilegum hætti virðulegi forseti það var ekki hjá því komist að víkja að þessu atriði við upphaf þessa vegna þess að ástandið breytist svo hratt í samfélaginu að manni hratt að segja óar við því hvernig komið er

vera komin nein heildstæð áætlun um það eða stefnumótun um það með hvaða hætti

brugðist verði við og það er alvarlegasti hluturinn sem hefur verið og við hefur verið að eiga í okkar samfélagi að ákvarðanir hafa ekki legið fyrir stefnumörkun hefur ekki farið fram og engin hugmyndafræðileg nálgun um það með hvaða hætti og hvernig þjóðin á að vinna sig út úr þeim vanda sem við er að etja þeim vanda sem ógnar nú

lýðræðisþjóðfélagi í landinu það er viðfangsefni okkar að koma hlutum þannig fyrir að það verði ekki þá vá sem leiðir til þess að atvinnulífið stöðvist og viðskipti með gjaldmiðil og samskipti á eðlilegum grundvelli leggist af og það hlýtur að verða okkar viðfangsefni næstu daga og keppikefli að þjóðin rísi upp og frá því öngþveiti sem hefur skapast því miður fyrir langvarandi óstjórn gjaldeyris og peningamála í landinu ég bið afsökunar á þessum útúrdúr en þetta var aðeins til skýringar á því virðulegi forseti að þrátt fyrir það að þetta frumvarp skipti miklu máli og sé mjög mikilvægt að það fái afgreiðslu til þess að greiða fyrir almennum viðskiptum því að þau munu að sjálfsögðu komast á fyrr heldur en síðar af því að við skulum öll standa að því að þannig með hlutir þokast áfram þau munu öll komast á vonandi fyrr og þá skiptir máli að liðka fyrir þeim samskiptum sem þar er um að ræða breytingin sem þetta frumvarp felur í sér er fyrst og fremst sú að við þrítugustu og fimmtu grein laganna um stimpilgjald bætist við þrír allir töluliðir sem fela það í sér að skuldabréf og tryggingabréf sem tryggð eru með veði í fasteign og gefin eru út vegna kaupa á íbúðarhúsnæði verði stimpilfrjáls og í öðru lagi að kaupsamningar sem gefnir eru út vegna kaupa á íbúðarhúsnæði verði stimpilfrjáls og í þriðja lagi að afsöl sem eru gefin út vegna kaupa á íbúðarhúsnæði verði stimpilfrjáls sem þýðir það að allt stimpilgjald vegna viðskipta með íbúðarhúsnæði öllum þeim skjölum sem þarfnast þinglýsingar eða má þinglýsa vegna kaupa á íbúðarhúsnæði verði stimpilfrjáls þarna erum við í raun ekki að bæta við miklu tekjutapi við það sem verður vegna kaupa á fyrstu íbúð sem kveðið var á um í lögum númer fimmtíu og níu tvö þúsund og átta hér er um útvíkkun að ræða sem hefur það í för með sér að þessi samskipti séu með eðlilegri hætti heldur en verið hefur og það sé eitt látið yfir alla ganga lögin verða auk þess einfaldari markvissari og gagnsærri þannig kemur fram í annarri grein að þrítugasta og fimmtu grein a falli brott þrítugasta og fimmtu grein a eru í raun auk lög sem samþykkt voru í vor sem hafa fengið númerið fimmtíu og níu tvö þúsund og átta þar sem fella niður stimpilgjald vegna kaupa á fyrstu íbúð það eru þau lög sem þá falla brott nái frumvarpið fram að ganga þannig að þá er miklu eðlilegri samfella í lögunum og ég verð að segja að við þá lagasmíð sem nú eru lög númer fimmtíu og níu tvö þúsund og átta var í raun farið mjög sem sagt röng lagatæknileg aðferð við það að hengja við sérstaka aukagrein í staðinn fyrir það að skýra það út inni í þeim töluliðum sem kveða á um stimpilfrelsi í þrítugasta og fimmtu grein laganna ákvæði þessa frumvarps nái það fram að ganga þýðir þá það að öll þau verðbréf eða skuldabréf eða kaupsamningar eða afsöl sem þinglýsa má eða skal vegna kaupa á íbúðarhúsnæði verða stimpilfrjáls stimpilgjald fellur þá niður gagnvart venjulegu fólki gagnvart venjulegum einstaklingum það ber að minna á það að í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir að stimpilgjald í fasteignaviðskiptum verði afnumið á kjörtímabilinu síðan segir þegar aðstæður á fasteignamarkaði leyfa hvað skyldi þetta orðalag nú þýða virðulegi forseti þegar aðstæður þá var um að ræða gríðarleg umsvif á fasteignamarkaði gríðarleg umsvif kaupsamningar hafa aldrei verið fleiri heldur en á því tímabili og það voru mjög lífleg og fjörug viðskipti þannig að ég skyldi þetta ákvæði stjórnarsáttmálans með þeim hætti að það þyrfti að róast á fasteignamarkaði og þá væru þær aðstæður komnar sem gerðu það að verkum að

þetta ákvæði stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar þá átti ég von á því og gerði ráð fyrir því að um leið og fasteignamarkaðurinn breyttist hér og það kæmi kólnun á fasteignamarkaðinn þá yrði brugðist við og stimpilgjald fellt niður en það hefur ekki orðið raunin á því miður í framhaldi af því má minna á að í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá sautjándu febrúar tvö þúsund og átta í tengslum við gerð kjarasamninga þá kom fram eftirfarandi með leyfi forseta þá mun ríkisstjórnin beita sér fyrir því að stimpilgjöld falli niður vegna lána til kaupa á fyrstu fasteign þarna var verið að fara og þrengja miðað við þá yfirlýsingu sem ríkisstjórnin af í stjórnarsáttmálanum þar sem talað var um það að stimpilgjald yrði afnumið á kjörtímabilinu þarna var eingöngu verið að tala um fyrstu fasteign og þarna var ríkisstjórnin að selja hluta af kosningaloforðum sínum til verkalýðshreyfingarinnar til að liðka fyrir samningum og í sjálfu sér ágætt að selja þjóðinni fyrst og verkalýðshreyfingunni síðan og allir verða ánægðir nema ég ég er ekki ánægður með að það sé þannig farið að að það sé ekki í sjálfu sér eitt látið yfir alla ganga hvað varðar skattheimtu þannig að ef við erum að fella niður stimpilgjald af hlut vegna þess að

að greiða en annar losni við þannig að við höfum einföld almenn heildarlög hvað þetta varðar stjórnarfrumvarpið sem fylgdi í kjölfarið af yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar fól það í sér að lögfesta það sem nú er orðin þrítugasta og fimmtu grein a í lögum númer þrjátíu og sex nítján hundruð sjötíu og átta það er um stimpilfrelsi vegna kaupa íbúðarhúsnæði í fyrsta sinn ég ætla ekki að fara að ítreka þau sjónarmið og lagarök sem mæltu gegn því að það næði fram að ganga með þeim hætti sem þar var um að ræða en bendi á virðulegi forseti að með því bjuggum við til alls konar vandamál í sambandi við þinglýsingar á þeim skjölum sem þarna var um að ræða við bjuggum til vandamál vegna þess að það kallar á sérstakt eftirlitskerfi og könnun af hálfu þinglýsingadómara til

tel og bendi á að á því ári sem nú er að líða hafa fasteignaviðskipti verið mjög lítil og mun minni en undanfarin ár einkum hefur dregið úr viðskiptum með íbúðarhúsnæði ég hygg að viðskipti með atvinnu iðnaðar og atvinnuhúsnæði séu nú nánast engin en það er annað mál það kemur margt til varðandi þá kólnun sem hefur orðið og er að verða á markaðnum en einkum og sér í lagi núna er um að ræða skort á lánsfé á viðunandi

og niðurfelling stimpilgjalds á löggerningum sem varða viðskipti með íbúðarhúsnæði er liður í því að glæða viðskipti með slíkar fasteignir þá bendi ég á það virðulegi forseti að þetta frumvarp er í raun algjörlega í samræmi við

þannig að með því að leggja þetta fram þá erum við þingmenn frjálslynda flokksins sem stöndum að þessu frumvarpi að spara ríkisstjórninni frumvarpsgerð í þessu efni og ættu menn að taka undir fagnandi það frumkvæði sem við sýnum til þess að bæta eitthvað kjör fólksins í landinu ég bendi líka sérstaklega á og tel nauðsynlegt að það komi fram að verði þetta frumvarp að lögum þá leiðir af sjálfu að ákvæði laga númer fimmtíu og níu tvö þúsund og átta falla brott þar sem ákvæði þess eru óþörf samt sem áður töldum við eðlilegt að hafa sérstakt ákvæði um það að þrítugasta og fimmtu grein a laganna félli brott það er með eðlilegum hætti gengið frá því

þá leiddi af sjálfu að bæði ákvæði sem kveðið er á um í þrítugasta og fimmtu grein a er í sjálfu sér algjörlega óþörf og verið að setja sérstök skilyrði og atriði sem er í rauninni eytt út með því að taka þá þrjá töluliði ákvæði þeirra inn í lögin þannig að með samþykki þessa frumvarps yrði starfi þinglýsingar einfaldað og auðveldað og það væri ekki nauðsyn að hafa og viðhalda flóknu eftirlitskerfi með borgurunum þá vil ég ítreka það að frumvarpið felur í sér heildstæðar reglur um afnám stimpilgjalds á löggerningum sem varða íbúðarkaup og þannig að viðskipti með íbúðarkaup eru þar af leiðandi til muna einfaldari það er lagt til að lögin öðlist þegar gildi þegar að alþingi hefur samþykkt þau og sent ríkisstjórn til þóknanlegrar fyrirgreiðslu eins og kveðið er á um en eins og ég gat um í upphafi máls míns virðulegi forseti þá er þetta í sjálfu sér einföld aðgerð sem á að vera nokkuð ljós hvað felur í sér hún felur í sér í raun eðlilegri lagasamræmingu varðandi ákvæði um stimpilgjöld setur alla borgara á sama stað jafnsetta við kaup á íbúðarhúsnæði en mismunur ekki borgurum eftir því hvort þeir hafa keypt íbúðarhúsnæði áður eða ekki vegna þess að það er alveg sama hvort heldur er þá í þriðja lagi þá er um að ræða einföldun og miklu eðlilegri lagasmíð heldur en nú er um að ræða með þeim lögum sem eru lög númer fimmtíu og níu tvö þúsund og átta þar sem þrítugasta og fimmtu grein a var tekin inn í lögin þannig að sé það vilji

að standa við þau fyrirheit sem þeir hafa gefið um þau efni að fella niður stimpilgjald á kjörtímabilinu miðað við það að þær aðstæður séu fyrir hendi sem talað er um þá er útilokað annað en að þeir gjaldi jáyrði við því að það sé gert með þessum hætti með þessum einfalda hætti þar sem farið er þó ekki lengra varðandi efndir á loforði ríkisstjórnarinnar í stjórnarsáttmála heldur en bara sem varðar íbúðarhúsnæði ég vek athygli á því að um það hefur verið fjallað og um það hefur verið talað og bæði hæstvirtan forsætisráðherra og hæstvirtur fjármálaráðherra hafa talað sérstaklega um stimpilgjaldið sem gjald sem í sjálfu sér væri ekki eðlilegt að viðhalda og hæstvirtur forsætisráðherra talaði um það á sínum tíma að hér væri um óréttláta skattheimtu að ræða og hvað á að gera þegar um óréttláta skattheimtu er að ræða þá er tvennt til það er að viðhalda óréttlætinu eða að afnema óréttlætið og hvað skyldi nú vera nærtækast og best að gera í lýðræðissamfélagi hvað er það sem við verðum að gera kröfur til að stjórnvöld geri í lýðræðissamfélagi jú að þeir taki fyrir óréttlætið þeir láti af óréttlætinu það er það sem hér er um að ræða að fyrst að um það er að ræða að hér sé um óréttmæta skattheimtu að ræða sem bitnar á fólkinu í landinu þá af sjálfu leiðir að þá ber að taka fyrir þessa óréttlátu skattheimtu fella hana niður afnema hana það er það sem verið er að gera tillögu um í þessu frumvarpi virðulegi forseti að þessi óréttmæta skattheimta verði afnumin ég hygg virðulegi forseti að eins og ég gat um í upphafi máls míns og benti á að hér væri um eingöngu tiltölulega einfalda lagfæringu að ræða sem kostaði ríkissjóð mjög óverulega fjármuni en þá væri þetta um mikla réttarbót að ræða fyrir fjölda fólks fjölda fólks sem væri að reyna að koma sér upp þaki yfir höfuðið stæði í því að fjárfesta og þá ætti ríkisvaldið að reyna að gera því fólki sem auðveldast fyrir ég er þeirrar skoðunar að það sem skiptir gríðarlegu máli í okkar samfélagi það sé það að við eigum sjálfstæða einstaklinga sem hafi möguleika á því að verða eignafólk að rífa sig úr viðjum skuldaklafa og verða eignafólk það finnst mér skipta gríðarlegu máli það er kannski einmitt núna í því samfélagi þar sem við stöndum í og horfum upp á hlutina þar sem ekki hefur verið orðið við því á undanförnum árum sem hefur verið krafist að lánakjör á íslandi væru með þeim sama hætti og gerist í okkar nágrannalöndum þar sem íslenskir lántakendur ungt fólk íbúðarkaupendur hafa þurft að sæta miðað við lánakjör í næstu okkar nágrannalöndum hreinum afarkjörum þetta fólk hefur samt sem áður haldið áfram staðið sig viljað standa með sínar eignir og verða eignafólk það er hlutur sem ríkisvaldið verður að hvetja til og örva en í mörgum tilvikum nú háttar svo til að þegar peningakerfið er farið þá leið sem það er farið í okkar samfélagi að þá er eðlilegt að margir velti því fyrir sér hvernig verði með þær fjárfestingar sem fólk hefur komið sér upp og ég hef sagt það hér áður úr þessum ræðustól að þá fyrst er þjóðríkinu og lýðræðissamfélaginu alvarlegasta hætta búin þegar venjulegt fólk sér ekki möguleika í því að geta staðið við skuldbindingar sínar það er það þjóðfélagsástand sem við berum ábyrgð á að með öllum hætti að reyna að koma í veg fyrir að verði skapist eða haldist til langframa í þessu landi ég hygg að í mörgum tilvikum hafi það skapast því miður nú þegar og þá er það okkar viðfangsefni að vinna að því að því ástandi linni að hér verði eðlilegt þjóðfélagsástand við höfum bent á það í frjálslynda flokknum að hér þyrftu að vera eðlileg lánakjör í landinu það þyrftu að vera lánakjör sem væru sambærileg lánakjörum sem gilda í okkar heimshluta við höfum líka gert kröfu til þess að við hefðum gjaldmiðil sem væri tengdur stærra myntkerfi þar sem hægt væri að binda ákveðinn stöðugleika og traust við nú því miður liggur málið þannig fyrir að þar sem ekki var farið að þeim hugmyndum og tillögum sem við höfum gert kröfu til heldur farið óvarlega að í peningamálastefnunni og lánastefnunni gagnvart almenningi að þá stöndum við í þeim sporum sem við stöndum í í dag því miður því miður miðað við þær aðstæður sem nú eru fyrir hendi þá hefði ég kosið það virðulegi forseti að ég væri hér að mæla fyrir miklu víðtækari ákvæðum frumvarpi um miklu víðtækari ákvæði um það með hvaða hætti almenningi í landinu væri rétt svo nauðsynlega hjálparhönd sem ríkisvaldið þarf að rétta í svona tilvikum að við værum með heildarstefnu um það hvernig við siglum út úr þeim brimgarði sem hver stjórnmálaforinginn á öðrum hefur úr þessum ræðustól á síðustu dögum talað um að við munum komast út úr en að sjálfsögðu komast menn ekki út úr neinum brimgarði nema að þeir viti og kunni og átti sig á því hvað eigi að gera og það er þar sem við þurfum að taka á og fyrsta atriðið og þar sem meginskylda liggur á löggjafarvaldinu í landinu fjárveitingavaldinu það er spurningin um það að hér séu þjóðfélagsaðstæður sem gerir það að verkum að það geti verið eðlileg og góð lífsafkoma fyrir venjulegt fólk

þá voru aðstæður aðrar þegar þetta frumvarp var smíðað og lagt fram heldur en nú er orðið það hefur samt sem áður fullt gildi það er hins vegar okkar sem hér erum að vinna að því hörðum höndum að gera frekari lagfæringar frekari breytingar til þess hreinlega að sigla út úr þeim brimskafli sem við horfum nú á og til þess að eðlilegt mannlíf og góð lífskjör megi haldast í landinu